frumvarp til laga um aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti hugsunin með stofnun evrópsks samvinnufélags er sú að losa aðila sem kjósa að reka starfsemi í fleiri en einu ríki evrópska efnahagssvæðisins á grundvelli slíks félagsforms undan því óhagræði og kostnaðarauka sem fylgir því að þurfa að stofna útibú í samræmi við löggjöf viðkomandi aðildarríkja þar sem starfsemi er fyrirhuguð reglugerð ráðsins fjórtán hundruð þrjátíu og fimm samanber nú lög númer níutíu og tvö tvö þúsund og sex gerir því ráð fyrir að evrópskt samvinnufélag þurfi einungis að starfa samkvæmt þeim meginreglum sem þar er lýst nokkrum viðbótarákvæðum í landslögum skráningarríkisins og félagssamþykktum sínum í annarri málsgrein elleftu grein reglugerðarinnar kemur fram að óheimilt sé að skrá evrópskt samvinnufélag nema tilhögun á aðild starfsmanna að félaginu sé í samræmi við ákvæði tilskipunar tvö þúsund og þrjú sjötíu og tvö e b með frumvarpinu stendur til að innleiða ákvæði umræddrar tilskipunar stofnun evrópsks samvinnufélags getur borið að með mismunandi hætti en markmið frumvarpsins er að tryggja að réttindi starfsmanna til aðildar gagnvart stofnendunum skerðist ekki við þann gerning með aðild er að meginstefnu til átt við rétt starfsmanna til upplýsinga samráðs og þátttöku í málefnum lögaðila sem þeir starfa hjá frumvarpið gerir ráð fyrir því að eftir að fyrirsvarsmenn stofnenda hafa tilkynnt starfsmönnum sínum fyrirætlanir sínar um stofnun evrópsks samvinnufélags skuli komið á fót sérstakri samninganefnd

sem hefur það hlutverk að ná samkomulagi við stofnendurna um fasta tilhögun aðildar innan evrópska samvinnufélagsins er í frumvarpinu mælt fyrir um hvernig haga skuli kjöri fulltrúa í sérstöku samninganefndina og hvernig ákvarðanir eru teknar innan hennar samningsaðilar geta einnig samið svo um að um tilhögun aðildar skuli fara eftir ákvæðum þriðja kafla frumvarpsins þar sem er að finna almenn fyrirmæli um upplýsingamiðlun samráð og þátttöku ákvæði kaflans gilda jafnframt þegar aðilar ná ekki samkomulagi innan tilskilins samningsfrests og þegar sérstaka samninganefndin ákveður að slíta samningaviðræðum

ögmundur jónasson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi undir þetta nefndarálit rita háttvirtir þingmenn dagný jónsdóttir guðjón hjörleifsson lúðvík bergvinsson einar oddur kristjánsson jóhann ársælsson ellert b schram arnbjörg sveinsdóttir svanhvít aradóttir valdimar l friðriksson